Sehr geehrter Herr Kommissar Moscovici, ich teile Ihre Sicht. Steueroptimierer sind wie Vampire, sie scheuen das Tageslicht, sie scheuen Transparenz. Also bringen wir Licht ins Dunkel und setzen uns für mehr Transparenz ein. Deshalb fordere ich hier die Finanzminister auf, endlich die Blockade bei der öffentlichen länderweisen Berichterstattung zu beenden. Land für Land müssen Unternehmen Steuern eben dort zahlen, wo sie die Gewinne haben.

Stellen wir uns auf die Seite der Steuerzahlerinnen und der Steuerzahler! Wichtig auch noch Die Kommission ist dabei, Ende November ein Paket zum Unternehmensrecht vorzulegen. Klare Regeln, klare Regeln brauchen wir, um gerade Briefkastenfirmen, dieses Unsystem von Briefkastenfirmen zu stoppen.